Die Aufarbeitung der Panama Papers hat für mich im Wesentlichen zwei Erkenntnisse zutage gebracht. Erstens Bei der Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung benötigen wir natürlich eine internationale Zusammenarbeit. Aber das geht nur, wenn wir auch einen entsprechenden Druck aufbauen, dass zusammengearbeitet wird. Und zweitens Wir müssen schon klar machen, dass wir auch innerhalb der Europäischen Union Rechtsräume haben, wo Steuersparmodelle und Steuergestaltungsmöglichkeiten vorhanden sind. Ich hätte mich gefreut, wenn die Sozialdemokraten meinem Antrag im Ausschuss schon zugestimmt hätten und nicht jetzt groß ihren befördern. Dass es nicht gelungen ist, in die schwarze Liste, die die Finanzminister beschlossen haben, auch Rechtsräume der Europäischen Union mit aufzunehmen, zeigt, wie wenig entwickelt die Sensibilitäten hier sind. Und zweitens Wer es auf die Liste geschafft hat diese 17 unglücklichen Staaten muss nicht mal mit Sanktionen rechnen. Ich glaube, dass wir hier als Europäer schon etwas stärker auftreten sollten, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass Geldwäschehochburgen ausgetrocknet werden.